Ich glaube trotzdem, dass das eine wichtige Angelegenheit

Zweitens möchte ich erreichen, dass das Geld, das wir jetzt nach Bulgarien schicken, nicht für Investitionen in Kohle oder Braunkohle verwendet

Ich sehe dieser Richtlinie mit Spannung entgegen!